Prije svega, prilično je izvjesno da bi usvajanje ovog prijedloga dovelo do brisanja malih proizvođača s europskog tržišta jer bi ovako strogi uvjeti proizvodnje i certificiranja mogli stvoriti za njih nepodnošljivi financijski teret. Zastupam stav kako pretjerano miješanje zakonodavca u zakonitosti tržišta ne doprinosi ekonomskom oporavku i rastu, već upravo suprotno, ali ako koga moramo zaštititi to su mali proizvođači. Prijedlog Komisije je naročito skandalozan u onom dijelu u kojem dozvoljava Komisiji da delegiranim aktima širokog raspona donosi pravila mimo zakonodavnog postupka i daleko od očiju javnosti. Takve prakse predstavljaju udar na demokraciju i zato sam odlučna u odbacivanju ovakvog prijedloga.